Pourtant, le sujet n'est pas anodin. Il s'agit de pérenniser le Fonds européen de stabilisation financière. Or, qu'est ce que ce fonds, sinon la possibilité de créer une dette européenne, assumée finalement par des États déjà surendettés et qui pourraient se voir dans l'obligation de la rembourser avant de rembourser leurs propres dettes? C'est en quelque sorte la politique financière du sapeur Camember, ce soldat, objet d'un livre humoristique en France, qui se voit ordonner de boucher le trou dans la cour de la caserne et qui, pour le boucher, en crée un autre aussitôt à côté. En échange de la participation de l'Allemagne, nous allons avoir droit à un pacte dit de compétitivité dont les détails, selon une note du secrétariat général aux affaires européennes du gouvernement français, ne seraient pas connus. En fait, ils ne le sont que trop. Ce sera une vraie cure d'austérité, une mise sous tutelle, une uniformisation accrue des politiques budgétaires. Il s'agit d'étendre la convergence, je cite, à toutes les politiques qui ont un impact sur la compétitivité, même si elles relèvent en principe de la compétence nationale.

Rien de cela n'est acceptable, pas plus que l'alternative d'un marché européen homogène de la dette souveraine avec augmentation du budget européen et création d'un impôt spécifique pour l'alimenter.